Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto voglio dire che apprezzo la chiara indicazione del presidente Juncker che l'Unione europea deve andare avanti con il dibattito e le concrete proposte e iniziative per il futuro dell'Unione europea. E voglio dire ai colleghi inglesi non è vero che vogliamo trattenervi vogliamo semplicemente che ogni tanto oltre ad ascoltare voi stessi, ascoltiate anche gli altri, perché qui praticamente non avete fatto che ascoltarvi. Credo che il nostro negoziatore sia stato chiaro e apprezzo il lavoro che sta facendo. Vorrei focalizzare il mio intervento su due punti anzitutto, la questione dei diritti dei cittadini europei e britannici, compresi quelli dei figli nati dopo la Brexit o di eventuali nuovi matrimoni. L'accordo, anche se farà parte di quello generale di ritiro, com'è ovvio, prima saremo in grado di spiegarlo a questi cittadini e meglio sarà.

che deve certamente essere rispettato per l'Irlanda dobbiamo garantire la libertà dei cittadini irlandesi ma dobbiamo anche garantire l'integrità del mercato unico e in questo momento appare evidente che si tratta di due esigenze che sono contraddittorie, che a noi sembrano conciliabili solo se tutto il Regno Unito, almeno l'Irlanda del Nord, restano nell'Unione doganale e nel mercato unico. Se esistono proposte diverse tocca al Premier britannico darne la dimostrazione, facendo proposte concrete. Su questi temi ci deve essere un accordo chiaro e preciso.